Pane předsedající, tohle je článek, který vyšel o Evropském parlamentu na jednom z nejčtenějších českých serverů a není to žádný euroskeptický server, je to normální informační server. Ten článek se jmenuje Evropský parlament nasype více peněz do oslavy sebe samého a vyšel před dvěma dny. Takže jestli tady chce někdo hovořit o rozpočtu, tak by to v každém případě měl být Evropský parlament, který sám jde příkladem a sám ukáže, že umí šetřit tam, kde je to potřeba.

Zrušme informační kanceláře Evropského parlamentu ve všech hlavních městech členských států, nevím, proč tam jsou.

To si snad myslíme, že jsme něco jako americký Kongres? A uvidíte, že až provedeme tyhle kroky, takže ty peníze se najdou.

Místo toho, abychom šli sami příkladem, slyšíme tady pana Daula, slyšíme tady pana Verhofstadta, jak vyzývají ke konfrontaci, jak hledají konflikt a jak hledají, koho by za to mohli obvinit.

Jestli tento Parlament bude blokovat dohodu, tak se jenom zesměšní, a já myslím, že naše pověst u veřejnosti už je dost strašná na to, abychom si něco takového mohli dovolit. Pane Schulzi, jestli jste odpovědný předseda Evropského parlamentu, nepůjdete cestou konfrontace, půjdete cestou kompromisu, pokusíte se nalézt dohodu a nepřispějete k tomu, aby se Evropský parlament zesměšnil a aby se vydal cestou, kterou tady navrhoval např.